Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso mese a Prato si è verificata quella che ho definito una tragedia annunciata, proprio a causa di una palese mancanza di controlli sul lavoro, che io ho sempre denunciato anche in quest'Aula. Sette cittadini cinesi clandestini sono morti in maniera atroce, rimasti intrappolati nel rogo della fabbrica dove lavoravano, mangiavano e dormivano, ovvero nella più totale illegalità. Per combattere situazioni come questa sono necessarie misure concrete, come lo era, ad esempio, la cosiddetta norma Prato, di cui mi ero fatto promotore all'epoca, assieme all'allora ministro dell'Interno. Questa misura prevedeva la confisca dell'immobile e la responsabilità del titolare qualora fossero stati riscontrati abusi edilizi all'interno di un magazzino controllato. Tale provvedimento fu tuttavia ritirato all'ultimo momento, in fase di firma, e non ho mai capito bene le ragioni di tale scelta. Senza controlli e provvedimenti efficaci e senza sanzioni certe, non riusciremo mai a eliminare il lavoro nero e sommerso, che distrugge le nostre aziende sane, quelle cioè che rispettano tutte le regole e gli standard economici, sociali e di sicurezza.